jene Länder, in die wir seit Jahrzehnten Milliarden senden, ohne dass sich dort an den Strukturen etwas ändert, ohne dass die Verwaltung transparenter wird, ohne dass die Finanzverwaltung sauberer wird, ohne dass es zu einer Budgetsanierung kommt, ohne dass die Rekordarbeitslosigkeit bekämpft wird, ohne dass die Massenarmut tatsächlich eingedämmt wird, ohne dass die Wirtschaft

Das heißt, das ist der ideale Nährboden für Korruption, für Schattenwirtschaft, für Bestechung, für Steuerflucht, für Wirtschaftskriminalität, für Mafiastrukturen. Idealer geht es gar nicht mehr.

Das geht auch nicht über bessere Kontrolle alleine.

Es geht eben nicht anders. Geld gegen Nachweis, sonst werden wir das nie in den Griff bekommen!